Suzana, prosim, vzemi si papir in zapiši sledeče stvari. Jutri imamo sestanek ob enajstih, in sicer v rdeči sejni sobi, na sestanek se naj so naj povabljene oseba ena, oseba dva, oseba tri, oseba štiri, prav tako oseba iz Oddelka razvoj in prav tako oseba iz Oddelka prodaje. Potrebno je pripraviti različne prezentacije, in sicer po področjih: prihodki, po uporabnikih, koliko uporabnikov je odšlo, zakaj, razlogi, zakaj so odšli, prav tako je potrebno prav tako je pri potrebno pripraviti, vse analize in predloge, zakaj in kako lahko rešimo situacijo. Naslednja stvar ki jo moramo urediti, je zaposliti moramo novega človeka, tako da je potrebno poklicati v kadrovsko službo in dati navodila, da se da razpis. razpis mora iti na spletno stran, prav tako je potrebno najti zunanjo agencijo za zaposlovanje ljudi in marketinški oddelek mora pripraviti oglas za novega sodelavca. Oglas mora biti zelo pozitiven in zelo privlačen, tako da dobimo čim več kandidatov, med katerimi lahko izberemo, kdo bo ta pravi. Naprej, kot lahko vidiš, rože v pisarnah so že zelo slabega stanja, potrebno je poklicati prav tako vrtnarja, ki uredi situacijo in poskrbi za rože. razen tega je dobro, da se tudi pokliče vlečno službo, ker se je meni pokvaril avto in ga je potrebno prav tako urediti in odpeljati na servis.